Señor presidente, necesitamos una Europa que proteja a las personas, y proteger a las personas significa reforzar, y este Parlamento debería enviar un mensaje muy claro a la Comisión de proteger sociedades e instituciones europeas. Los contenidos de desinformación, polarizantes y basados en nacionalismos, en sentimientos religiosos, se ensañan con ciertos colectivos ⸻colectivos como las personas migradas o las personas de diferente orientación religiosa, personas LGTBI, etcétera⸻, promoviendo un discurso del odio que, lamentablemente, está extendido, y a España también ha llegado. Y en las últimas elecciones vemos cómo este discurso del odio se ha convertido en una apología política, ensañándose con las personas LGTBI y las personas migrantes, con falsedades como acabar con el fin de la identidad cristiana, etcétera, etcétera. Se buscan chivos expiatorios y se buscan chivos expiatorios en quienes defendemos a estas personas y sus derechos. Se nos etiqueta como los enemigos. Estos populismos están financiados, obviamente, por entidades extranjeras. Por eso necesitamos que, de este Parlamento, salga una resolución contundente de protección a las personas y, concretamente, se ha incluido a los colectivos. Queremos crear una comisión especial justamente para la investigación y para lograr más coordinación entre los Estados.